Il momento cruciale che le nostre istituzioni stanno vivendo necessita più che mai, di prese di posizioni forte e di grande chiarezza. L'evoluzione che la Cina sta affrontando e il cambiamento graduale di modello economico possono rappresentare un'opportunità di rafforzamento delle nostre relazioni, che contribuisca anche a livello globale a un maggiore impegno della Cina nelle sfide più importanti.

Gli Stati membri devono farsi attori di un rapporto basato sulla univocità dei messaggi.

Proprio per questo sono da deplorare le iniziative dei singoli Stati ad avviare o a rafforzare relazioni bilaterali. Il rapporto con la Cina è una partita troppo importante per finire intrappolata da logiche nazionali che, invece di risolvere problemi, non fanno che ritardare le soluzioni.